Señor presidente, quiero empezar recordando a las víctimas de los últimos atentados en Inglaterra, en especial al joven español Ignacio Echeverría, que murió ayudando a la policía luchando con su monopatín.

Por eso nos atacan, no por nuestro pasaporte. No nos atacan por nuestras fronteras sino porque compartimos los mismos valores.

En los últimos atentados en Inglaterra las víctimas no eran solo del Reino Unido.

Ningún país de la Unión Europea puede afrontar solo los retos de la globalización. Nadie es más inteligente ni mejor que los demás como para encontrar las soluciones por sí mismo, sin colaborar todos contra aquello que nos ataca, contra aquello que nos espera en el futuro. Por eso, el brexit es un paso atrás. El brexit es caminar de espaldas.

casi un millón de niños nacidos de los Erasmus, niños que tienen cuatro lenguas maternas, la primera generación de europeos de la historia.

Nuestra diferencia y nuestra tolerancia es nuestra ventaja.